Die Stunde der Wahrheit war der Arabische Frühling. Wir haben in den Spiegel geschaut, und was wir gesehen haben, das hat uns nicht alles gefallen.

Wir unterstützen die Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen auch das ist gut. Wir wollen uns koordinieren und wir wollen an einem Strang ziehen auch das ist gut. Aber hier habe ich eine ganz konkrete Frage an Frau Kozakou Marcoullis, mit der Bitte um Antwort Wir wollen uns koordinieren, wir wollen uns abstimmen, wie machen wir das praktisch? Sollten wir uns nicht Sie haben den Europäischen Demokratiefonds erwähnt in unserer Politik und in unseren Instrumenten wirklich darauf verpflichten, dass die Demokratieförderung von EIHDR und EED eng abgestimmt wird, dass miteinander geredet wird, um Doppelungen zu vermeiden? Ich bin sicher, Sie werden mir da zustimmen.

Würden Sie mir auch zustimmen, dass die Europäische Union in ihrer Politik und ihren Instrumenten kastenbasierte Diskriminierung aufgreifen und bekämpfen sollte?